Je crois que la Commission est venue avec un projet raisonnable.

Car enfin, quand on vous entend, cette proposition aurait pour résultat de détruire l'économie européenne.

On vous parle de baser enfin la taxation des produits énergétiques sur des éléments factuels, c'est à dire d'arrêter de subsidier une forme de carburant au détriment d'une autre sur une base qui n'est autre que la pression de l'industrie.

J'ai souvent entendu des députés allemands, en particulier du PPE et des libéraux, donner des leçons de bonne gouvernance au reste de l'Europe, au reste de la planète. Je constate aujourd'hui que ce sont ces mêmes députés qui se transforment en représentants de commerce de l'industrie automobile allemande.